En keer op keer lapt Rusland elke internationale regel aan zijn laars. Dat hij zo de Europese Unie tegen zich in het harnas jaagt, deert hem niet. Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, de spanningen stijgen aan de fragiele achterpoort van de Europese Unie. Het minste incident kan het vuur aan de lont steken. En de mogelijke gevolgen voor zowel Oekraïne als de Europese Unie zijn niet te overzien. Ik vond het een interessant debat en ik steun de concrete voorstellen van onder andere collega Rebecca Harms, die zij hier heeft gedaan. En ik steun u, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, bij de druk die u uitoefent op de Russische Federatie, bij elke diplomatieke druk die u daar uitoefent.